To już kolejny powtarzam kolejny, niestety raz, kiedy członkowie Komisji Prawnej nawołują Komisję Europejską i państwa członkowskie do zwrócenia należytej uwagi na problem szkolenia kadr wymiaru sprawiedliwości w kontekście lepszej znajomości, a co za tym idzie lepszego stosowania unijnego prawa. Jest to podstawa sprawnego funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w całej Unii Europejskiej, a nasze argumenty powtarzamy już od wielu lat i są one dobrze znane. Znajomość prawa unijnego, systemów prawa poszczególnych państw członkowskich oraz specjalistyczne kursy językowe to przede wszystkim zapewnienie obywatelom Unii Europejskiej dostępu do sprawiedliwie przebiegających procesów. Słusznie podkreśla proponowana przez nas rezolucja, że sąd i sędzia krajowy to sąd i sędzia unijny, a prawo krajowe to już w zdecydowanej większości prawo unijne. Opieszałość w tym obszarze może tylko i wyłącznie odbijać się negatywnie na naszych obywatelach. Bardzo prosiłbym zainteresowane strony o baczne przyjrzenie się naszym postulatom, utworzenie instytucji koordynatora sądowego ds.

Sugerowałbym także lepsze wykorzystanie możliwości, jakie daje nam współczesna technologia komunikowania się i wymiany praktyk oraz doświadczeń między pracownikami wymiaru sprawiedliwości różnych sądów czy udostępnianie poprzez internet wiedzy prawniczej.

Chciałbym też zwrócić uwagę po raz kolejny na niezwykle ważny aspekt dobrych unijnych sędziów, praktyków prawa, będziemy mieli wówczas, kiedy zadbamy o właściwe ich przygotowanie już na pierwszym etapie szkolenia, czyli na uniwersyteckich studiach prawniczych, gdzie powinni się uczyć prawa krajowego, wspólnotowego, ale także języków obcych